Vonja le a konzekvenciát senkit nem érdekel most már a maga szerencsétlenkedése, a próbálkozása. A Magyarország elleni támadása elbukott. Javaslom, keressen magának új témát! És mivel az emberi jogok az Ön kedvenc szakterülete az enyém is egyébként ajánlom mindjárt a tömeges rendőri brutalitásoknak a témáját.

Az Önök kedvenc országában kedvenc politikusuk így kezeli a szabadságjogaikat gyakorlókat.